ég tek til máls hér við þriðju umræðu um þetta þingmál til þess að gera grein fyrir breytingartillögum sem ég hef lagt fram hér við þriðju umræðu um er að ræða sjö breytingartillögur og eru sex þeirra nánast prófarkalestur eða tæknilegar lagfæringar á frumvarpinu vegna breytinga sem áttu sér stað við aðra umræðu annar töluliður breytingartillagnanna er efnisbreyting en þar má segja að verið sé að taka inn í texta frumvarpsins ákvæði sem áður var inni í og getið var um í nefndaráliti meiri hluta allsherjarnefndar sem lagt var fram hér fyrir aðra umræðu til þess að skýra stöðu vatnamælinga eftir þá breytingu sem tekur gildi um áramótin þessi breytingartillaga hljóðar svo við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða er orðast svo starfsemi vatnamælinga orkustofnunar lýtur yfirstjórn umhverfisráðherra frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta umhverfisráðherra skal vinna að sameiningu veðurstofu íslands og vatnamælinga orkustofnunar í eina stofnun eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og níu orkustofnun annast starfsemi vatnamælinga undir yfirstjórn umhverfisráðherra þar til ný stofnun tekur til starfa þessi breytingartillaga er lögð fram til þess að það sé ótvírætt hvernig stjórnskipun og hver staða vatnamælinga verður að samþykktu þessu frumvarpi og legg ég til að þingið samþykki breytinguna hér við þriðju umræðu